Nie po raz pierwszy Unia staje w obliczu poważnego kryzysu, ale po raz pierwszy jest on tak powszechny i wywołuje tak potężne skutki. W obliczu pandemii takie kroki, jak wspólne zwalczanie COVID u czy wspólny plan odbudowy są działaniami właściwymi. Ale w czasie pandemii zobaczyliśmy też w sposób bardziej jaskrawy niż zwykle wszystkie słabości Unii, które biorą się najczęściej z płytkiej integracji i przewagi trybu międzyrządowego nad wspólnotowym, a przecież tryb wspólnotowy lepiej służy Europie. Głosowanie większościowe jest bardziej funkcjonalne niż jednomyślność w Radzie Europejskiej przypominająca polskie liberum veto, które w dużym stopniu przyczyniło się do upadku państwa polskiego w XVIII w. Potrzebny jest wyraźny zwrot w kierunku obywateli, a nie rządów. Potrzebne są głębsza integracja, efektywna polityka zagraniczna, więcej kompetencji dla unijnych instytucji i usprawniony proces decyzyjny. Jeśli te cele wymagają zmian traktatowych, to trzeba je zainicjować. Debata o przyszłości Europy będzie dobrą ku temu okazją.